W październiku ubiegłego roku wspólnie z kolegami z 8 państw moja partia Solidarna Polska oraz grupa EFD rozpoczęły zbieranie podpisów pod europejskim projektem inicjatywy obywatelskiej o nazwie Stop pakietowi dotyczącej zawieszenia pakietu energetyczno klimatycznego.

Nasze działania poparły tysiące osób, głównie związki zawodowe oraz obywatele z kilkunastu krajów. Przez cały ten okres widać, że intencja dotycząca inicjatywy obywatelskiej zawarta w traktacie lizbońskim była słuszna.

Komisja Europejska nie potrafiła zaproponować takiego rozwiązania informatycznego, które byłoby łatwe do wdrożenia. Mimo uprzejmości, profesjonalizmu i osobistego zaangażowania unijnych urzędników, jest to wciąż karkołomna droga przez mękę.

Technologia, administracja, skomplikowana obsługa oraz szczegółowe wymogi dotyczące zabezpieczenia danych znacznie zwiększają koszty, powodują także przedłużanie się procedur rejestracyjnych.

Pewien problem dotyczy również warstwy informacyjnej. Nie ma szczegółowych informacji dotyczących liczby państw, w których istnieje system certyfikacji zbierania podpisów online. Podsumowując, bez wątpienia najistotniejszą kwestią pozostaje wypracowanie rozwiązania ułatwiającego i przyspieszającego procedury rejestracji przez internet.